Ich komme aus einer exportstarken Region, aus dem Land Hessen, das ist Frankfurt und Umgebung. Wir haben ein starkes Interesse daran, dass sich auch der Handel mit Kanada verbessert, insbesondere auch für die Klein und Mittelbetriebe, die es bisher schwierig hatten, in diesem Land Fuß zu fassen. Ich bin immer wieder überrascht, welche seltsamen Konstellationen sich gegen dieses Abkommen finden. Das ist dann in Deutschland von Sahra Wagenknecht bis zur AfD Vorsitzenden, das ist dann von Donald Trump bis Mélenchon, von Marine Le Pen bis zu einigen deutschen Sozialdemokraten, was ich außerordentlich bedaure. Von daher hoffe ich, dass wir mit diesem Abkommen ein Zeichen setzen für eine neue Generation von fortschrittlichen Freihandelsabkommen, die als Vorbild auch für künftige Abkommen dienen können.